virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti háttvirtur heilbrigðisnefndar um frv til laga um brottfall laga númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra heilbrigðisnefnd hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund guðrúnu w jensdóttur áslaugu einarsdóttur og vilborgu hauksdóttur frá heilbrigðisráðuneyti þá hefur nefndinni borist umsögn frá landlæknisembættinu

manna og drykkjusjúkra númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur verði felld úr gildi þar sem þau séu tákn síns tíma ýmis lagaákvæði taka nú til þeirra einstaklinga sem framangreind lög gilda jafnframt um má hér nefna lög um lýðheilsustöð númer átján tvö þúsund og þrjú en samkvæmt lögunum er starfandi áfengis og vímuvarnaráð sem hefur það hlutverk að efla og styrkja áfengis og vímuvarnir og sinna eftirliti með því að ákvæðum laga og reglugerða um áfengis og vímuvarnir sé framfylgt samkvæmt lögunum er einnig starfandi svokallaður forvarnasjóður en það kemur í hlut lýðheilsustöðvar að ráðstafa fé úr sjóðnum til verkefna á sviði áfengis og vímuvarna í samráði við ráðherra að fengnum tillögum áfengis og vímuvarnaráðs

sjö og lögræðislög númer sjötíu og eitt nítján hundruð níutíu og sjö samkvæmt síðastnefndu lögunum er heimilt að svipta mann lögræði með úrskurði dómara ef þörf krefur ef hann sökum ofdrykkju eða ofnotkunar ávana og fíkniefna er ekki fær um að ráða persónulegum högum sínum eða fé í slíkum tilvikum er sjúklingur vistaður tímabundið á geðdeildum sjúkrahúsa nefndin telur að ákvæði laga um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra númer þrjátíu og níu nítján hundruð sextíu og fjögur séu úrelt og leggur til að frumvarp þetta verði samþykkt óbreytt árni páll árnason var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita ásta möller ágúst ólafur ágústsson þuríður backman pétur h blöndal valgerður sverrisdóttir ragnheiður ríkharðsdóttir ellert b schram og auður lilja